Wir werden als Parlament einen Kompromiss mit dem Rat annehmen, in dem die zentralen Forderungen unsererseits aufgenommen sind. Das liegt einerseits daran, dass wir schon öfter darüber debattiert haben, andererseits aber auch an der guten Arbeit des Berichterstatters vielen Dank dafür und auch für die Zusammenarbeit. Ihnen möchte ich hier auch die Unterstützung der Grünen Fraktion zusichern. Ich möchte aber anschließend einen inhaltlichen Punkt zur IT Agentur betonen. Mit dem geplanten Rahmen ist klar und deutlich eine Verknüpfung von unterschiedlichen Datenbanken mit personenbezogenen Informationen ausgeschlossen. Wir wollen eine effiziente und sichere technische Plattform, aber wir wollen keine Ausweitung der Erfassung personenbezogener Daten für alle möglichen Zwecke. Jedem, der anderes plant, sollte das Votum des Parlaments eine Mahnung sein. Wir haben ein Auge auf diese Agentur und werden keine Alleingänge dulden.